Je tiens à redire qu'en matière de changements climatiques, ce sont les populations les plus vulnérables, et notamment les peuples autochtones, qui sont affectées et que leur participation à l'élaboration des politiques, notamment commerciales, est donc essentielle. Je tiens à redire ensuite que les politiques de l'Union européenne en matière commerciale doivent être en cohérence avec la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Nous demandons l'insertion de clauses environnementales dans tous les accords commerciaux de l'UE et de l'OMC, la révision des mécanismes de développement propre, un réel transfert de technologies et la lutte contre la biopiraterie. Enfin et surtout, 20 des émissions étant dues au transport, nous devons nous diriger vers des circuits courts en premier lieu dans l'agriculture, ce qui permettra à la fois la création d'emplois chez nous comme dans les pays en développement et la réduction de nos émissions.